Greta posait une question simple à quoi ça sert d'aller à l'école si nos dirigeants ne s'intéressent pas à notre avenir, s'ils ne s'intéressent pas à l'urgence climatique? Pourquoi apprendre les sciences, si les scientifiques ne sont pas écoutés par nos dirigeants?

Qu'attendons nous pour agir? Certains pensent qu'avec la crise économique, l'évolution du CO2 est plus favorable, mais c'est faux.

Mes amis, comment éviter le chaos?

600 milliards publics et privés. Ce rapport donne des solutions concrètes pour trouver ces 600 milliards et demande aux chefs d'État de les mettre en place, sans tarder. Mais cette semaine, la négociation sur le budget s'est finie. Le Parlement a gagné...

C'est très bien, et nous voulons porter le climat de 20 à 30 du budget général.

Quinze milliards, c'est bien, mais ce n'est pas du tout les 600 milliards qu'on cherche.

Et le rapport propose d'avancer dans le cadre d'une coopération renforcée pour ne pas se bloquer sur l'unanimité. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène quand les chefs d'État nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, pas d'argent pour la santé, pas d'argent pour l'emploi, alors que les marchés financiers n'ont jamais été à un niveau aussi élevé. Est ce qu'on ne peut pas taxer un peu la spéculation?

vous savez que j'ai commencé hier ma troisième semaine de grève de la faim. Il est temps de dire aux politiques de nous écouter, et je voudrais m'adresser à Mme Merkel.

Madame Merkel, il est urgent pour le climat et pour la santé de relancer la coopération renforcée sur la taxe sur la spéculation. On peut y arriver en quelques semaines.